Beste collega's, beste commissaris, van kalf tot biefstuk en van big tot schouderham, Europese boeren en onze vleesverwerkende industrie voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van voedselveiligheid.

Het is daarom van groot belang dat we zo snel mogelijk alle feiten op tafel krijgen.